Subliniez importanța intensificării cooperării industriale în domeniul politicii spațiale dintre Uniunea Europeană și statele BRICS. Ca membru al delegațiilor Parlamentului European pentru relațiile cu Mercosur și cu India, subliniez importanța acordului de asociere UE Mercosur, care va fi cel mai important acord de asociere semnat vreodată de Uniunea Europeană, și care vizează schimburi comerciale în valoare de 125 de miliarde de dolari anual.

2011. În ceea ce privește relațiile UE India, o atenție deosebită trebuie acordată cooperării în domeniul securității cibernetice și protecției datelor cu caracter personal. Apreciez rolul Băncii Europene de Investiții, care a alocat 1 miliard de euro prin facilitatea privind energiile regenerabile și securitatea energetică, pentru realizarea de proiecte energetice în India.